Otóż w październiku Komisja Europejska przedstawi komunikat w sprawie przyszłych priorytetów europejskiej polityki rozwojowej. Pod koniec roku Komisja przedstawi również propozycję legislacyjną przyszłego instrumentu współpracy rozwojowej, a w Busan, w Południowej Korei odbędzie się kolejne forum wysokiego szczebla w sprawie efektywności pomocy.

Zatem to dobra chwila, by Parlament przedstawił własne oczekiwania wobec przyszłej polityki rozwojowej Unii.

zrównoważonym rozwoju przedstawiona przez Komisję Europejską w ubiegłym roku. W Komisji Rozwoju osiągnęliśmy szerokie porozumienie polityczne i zgadzamy się z wieloma propozycjami komisarza Piebalgsa i całej Komisji. Uważamy, że współpraca rozwojowa musi być bardziej niż dotychczas zorientowana na efekty i konkretne rezultaty. Nie oznacza to jednocześnie, że chcemy absolutyzować wskaźniki, mierniki. Trzeba bowiem unikać sytuacji, w której nasza uwaga byłaby skupiona na krajach czy sektorach łatwych, czyli takich, w których łatwo jest osiągać wyniki, a nie takich gdzie potrzeby są największe. Musimy pamiętać o pomocy dla najbiedniejszych i tych, którzy mieli pecha urodzić się w krajach bardzo źle zarządzanych. Z drugiej strony warto przypomnieć o tym, że 72 biednych ludzi na świecie nie mieszka wcale w najbiedniejszych krajach świata, tylko w krajach o średnim poziomie dochodów. Współpraca rozwojowa nie może być przerywana w chwili wyjścia przez dany kraj z kategorii najbiedniejszego państwa świata do kategorii krajów o średnich dochodach. Popieramy też wysiłki zmierzające do poprawy koordynacji. Jesteśmy za właściwym podziałem pracy i wykorzystaniem tego, w czym dobre są poszczególne państwa członkowskie. Popieramy propozycję Unii Europejskiej, aby bardziej skoncentrować się na pewnych dziedzinach, jak energie odnawialne i rolnictwo. To obszary, w których potencjał krajów rozwijających się jest stosunkowo wysoki. Chcielibyśmy, aby priorytety te były nakierowane na biednych i na ich potrzeby, aby metody realizacji tych priorytetów pozwalały na zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw, aby sprzyjały działaniom na poziomie lokalnym i regionalnym. Dwa kolejne obszary tematyczne szczególnego znaczenia to zrównoważony rozwój i zmiany klimatyczne. Jednak tematem, który wywołał najwięcej dyskusji w Komisji Rozwoju, jest sam termin włączający wzrost. Uważam, że nie powinniśmy bać się tego pojęcia. Dla mnie osobiście oznacza ono taki wzrost, który jest po stronie biednych, w interesie biednych, taki wzrost, którego konsekwencją w oddziaływaniu jest zmniejszenie nierówności społecznych. Inaczej mówiąc wzrost ma być dostępny dla biednych, a nie tylko dla najbardziej aktywnych. Mamy świadomość, że to nie jest łatwe zadanie, że włączenie społeczne wymaga zrealizowania wielu trudnych zadań dostępu do rynku pracy, zwiększenia standardów na rynku pracy, budowania systemów zabezpieczenia społecznego, systemów podatkowych. To są bardzo trudne i ważne zadania. Komisja Rozwoju wielokrotnie i przy różnych okazjach powtarza pogląd, że formułując nowe zadania czy zasady nie możemy zapominać o wcześniejszych zobowiązaniach. Tak jest i tym razem. Jeżeli chcemy sprostać nowym wyzwaniom, to stare obietnice muszą zostać wypełnione, to nie jest tylko kwestia moralnej odpowiedzialności, ale również naszej wiarygodności wobec partnerów zewnętrznych. Dlatego zwiększenie skuteczności pomocy rozwojowej nie może być pretekstem do zmniejszenia ilości lub zamrożenia skali pomocy dla krajów rozwijających się. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli konsekwentni w naszych wcześniejszych obietnicach. Dziękuję wszystkim posłom, ekspertom, doradcom i sekretariatowi Komisji Rozwoju za pomoc w przygotowaniu tego sprawozdania.